Discutăm astăzi un caz revoltător de încălcare a drepturilor omului, emblematic pentru modul în care un stat autoritar înțelege să și trateze cetățenii. Victimei i au fost încălcate libertățile fundamentale, nu i au fost respectate prezumția de nevinovăție, dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare, inclusiv acela de a și alege liber propriul avocat. Dar dincolo de toate aceste nereguli foarte grave, esența acestui caz constă în acuzația adusă lui Haitham Al Maleh, vechi militant pentru drepturile omului, care a ispășit deja și în anii '80, pentru activitatea sa în favoarea reformelor constituționale, prin alți 7 ani de închisoare. Haitham Al Maleh a fost condamnat de această dată la trei ani pentru un delict de opinie, fiind acuzat că a lezat moralul și sentimentele națiunii, prin criticile vizând în special starea de urgență, în vigoare de 4 decenii și care suspendă drepturi cetățenești elementare. Așadar, acest om, octogenar grav bolnav, riscă să și găsească sfârșitul în închisoare din cauză că și a exercitat dreptul legitim la libera exprimare, garantat prin pactul internațional privind drepturile civile și politice ratificat de Siria. Având în vedere faptul că acuzațiile sunt contrare dreptului la liberă expresie, precum și starea sa tot mai precară de sănătate, ne alăturăm și noi apelului adresat autorităților siriene de a renunța la acuzații și de a l elibera pe Haitham Al Maleh și pe ceilalți deținuți politici.